Uit de belangstelling voor dit debat zou je niet afleiden dat het hier om een groot maritiem dossier gaat. Er zijn verschillende aspecten die wij vanavond bespreken, die rechtstreeks het werk van de interne markt beïnvloeden. Een interne markt op maritiem gebied, en dat is voor Europa van groot belang. Inderdaad allereerst de veiligheid van de schepen en de passagiersschepen. Een groot onderwerp, helaas met een paar ongelukken in het verleden. En als we buiten Europa kijken, zien we nog veel van die ongelukken. Tweede element is inderdaad de automatisering en de registratie. Mevrouw Stevens zei het al betere veiligheid voor de passagiers, dat ze weten waar ze aan toe zijn. Het derde onderwerp is de inspectie. Wij moeten oppassen in Europa dat we niet te veel overlapping van inspecties hebben. Met het laatste voorstel worden de inspecties versimpeld, vereenvoudigd en verbeterd.

Dat is toch een belangrijk onderdeel van deze drie verslagen. Men weet sneller waar men aan toe is. Men weet sneller wie er aan boord is en dat zal wederom de veiligheid bevorderen. Tot slot dank aan de rapporteurs, de schaduwrapporteurs, maar ook aan de trialogen die toch soepel zijn verlopen voor deze technische dossiers. We brengen de veiligheid en de ontwikkeling van Maritiem in Europa toch wel weer een stap vooruit.